Madame la Présidente, à chaque nouvelle crise internationale, force est de constater que l'Europe se distingue par son impuissance. Alors que tous les États européens ont condamné d'une même voix l'invasion militaire de la Syrie par la Turquie, l'on pouvait s'attendre à des actes forts à l'encontre du sultan Erdogan. Nous n'avons été capables que de simples réprimandes. Mettre fin à l'octroi de licences d'exportation d'armements vers la Turquie, est ce tout ce dont nous sommes capables?

Hier, la Russie n'a pas bénéficié de la même clémence, puisqu'elle s'est vu imposer des sanctions économiques de votre part et de la part de l'Union européenne.

Nous sommes malades d'un masochisme qui nous fait verser des milliards d'euros à un État qui nous menace d'un chaos migratoire et que vous considérez toujours comme un candidat officiel à l'élargissement. Entre humiliation et honneur, il est temps de choisir, ou l'histoire se chargera de le faire à notre place.